Obywatele Europy oczekują od Unii Europejskiej przedsięwzięć i decyzji, które w sposób widoczny i konkretny wyrażać będą naszą wolę wspólnego zarządzania infrastrukturą ponadnarodową. To rozporządzenie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Europa nie może być zależna od jednego dostawcy, a tak jest w przypadku Europy Środkowej i Wschodniej, która gros swych dostaw czerpie z Rosji. Gazprom niejednokrotnie już dał wyraz, iż traktuje gaz jako broń strategiczną dla zwiększenia politycznego wpływu Moskwy, utrudniając dostawy błękitnego paliwa. My, jako Polacy, polscy europosłowie, zwracaliśmy uwagę na egoistyczny charakter gazociągu północnego, inwestycji podjętej bez konsultacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzisiejsze rozporządzenie o solidarności gazowej to wyraz świadomości europejskiej, że tylko razem możemy zbudować skuteczny solidarnościowy system zaopatrzenia i dystrybucji gazu.